auðvitað skiptir það máli sem háttvirtur þingmaður var að telja upp ég kom upp til að verja hæstvirtur innanríkisráðherra vegna þess að hann var sakaður um það af formanni sjálfstæðisflokksins að hafa sagt það ranglega að framkvæmd kosninganna hafi ekki haft áhrif á niðurstöðuna þegar háttvirtur þingmaður tekur svo til orða verður hann að geta fært fram einhver rök sem benda til þess að staðhæfing hæstvirtur innanríkisráðherra sé röng en hann gerði það ekki í ræðu sinni ég kem líka hérna upp til að verja þá afstöðu hæstvirts innanríkisráðherra að það sé heimilt að ræða forsendur dóma rétta í landinu ég hef ekkert á móti því ég tel bara að það sé jákvætt hins vegar segi ég það alveg skýrt eins og hæstvirtur innanríkisráðherra hefur sagt að menn